Ik snap ook niet waarom Europa eigenlijk de lidstaten reden moet geven om zo'n regeling in te voeren, dat kunnen zij namelijk heel goed zelf en daar hebben zij Europa niet voor nodig.

Ik ga er dus van uit dat dit een eerste stap is, maar ik wil graag meer garanties hebben, meer toezeggingen dat het probleem wat de three strikes out probeert op te lossen niet middels dit telecompakket wordt opgelost, en dat wij gaan kijken naar goede regelingen om intellectuele, creatieve en financiële inspanningen te belonen en te beschermen.